Señora presidenta, la campaña YoTambién, tras el escándalo de acoso en Hollywood, ha sacado a la luz millones de testimonios de mujeres y ha hecho visible algo que ya sabíamos, que el acoso sexual está en todas partes y es ejercido por personas cercanas y desconocidos de todas las edades, colores y clases, en situaciones cotidianas y que no lo son tanto, en la calle, en el transporte público, en el lugar de trabajo o de estudio, en espacios con marcadas relaciones de poder. Señorías, el acoso sexual puede ser habitual, puede ser común, pero no es normal es violencia. Se debe visibilizar, se debe castigar y se debe erradicar. Y, señorías, es una vergüenza, como ha revelado esta campaña, como recogen The Times y otros tantos diarios en todo el mundo, que el acoso sea una práctica habitual en este Parlamento.

son violentos, son peligrosos y no pueden quedar impunes.